frumvarpinu er lögð til sú meginbreyting að hver námsmaður eigi sjálfur að vera ábyrgur fyrir endurgreiðslu eigin námsláns að uppfylltum skilyrðum stjórnar lánasjóðsins frumvarpið felur þannig í sér að núverandi ábyrgðarmannakerfi er aflagt krafan um ábyrgðarmenn á námslán hefur verið umdeild um árabil og hefur því verið haldið fram að hún samræmist ekki þeim tilgangi laga um lánasjóð íslenskra námsmanna að tryggja jafnrétti til náms þannig hafa sumir námsmenn ekki átt þess kost að afla sér ábyrgðarmanna og því þurft að leggja fram bankatryggingu í þess stað ákvæði um ábyrgðarmenn eru nú í fimmta til sjöunda málsgrein sjöttu grein laga um lánasjóð íslenskra námsmanna samkvæmt fimmtu málsgrein er áskilin yfirlýsing að minnsta kosti eins manns um að hann taki að sér sjálfskuldarábyrgð á endurgreiðslu námsláns ásamt vöxtum og verðtryggingu þess allt að tiltekinni hámarksfjárhæð og í sjöttu málsgrein er tekið fram að lánsheimild stjórnar sjóðsins miðist við fjárhæðarmörk sjálfskuldarábyrgðar þá segir í sjöunda málsgrein sjöttu grein að stjórn sjóðsins ákveði hvaða skilyrðum lántakendur og ábyrgðarmenn skuli fullnægja enn fremur segir í sömu málsgrein að ábyrgð ábyrgðarmanns eins eða fleiri geti fallið niður enda setji námsmaður aðra tryggingu sem stjórn sjóðsins meti fullnægjandi í framkvæmdinni hefur almennt verið krafist eins ábyrgðarmanns nema í þeim tilvikum þegar námsmaður er á vanskilaskrá krafan um ábyrgðarmenn er nánar útfærð í úthlutunarreglum lánasjóðsins heimild stjórnarinnar til niðurfellingar á skuldbindingum ábyrgðarmanna námslána er bundin við það að námsmaður setji tryggingu í staðinn sem stjórn sjóðsins metur fullnægjandi trygging er kemur í stað ábyrgðarmanna getur meðal annars verið bankatrygging og hafa bankar veitt slíkar tryggingar gegn tveimur og hálft prósent ábyrgðargjaldi í frumvarpinu felst sú breyting að samkvæmt meginreglu þurfi námsmaður sem uppfyllir skilyrði stjórnar lánasjóðsins um lánshæfismat ekki að leggja fram yfirlýsingu annars manns um sjálfskuldarábyrgð þess í stað er tekið fram að námsmenn sem fá lán úr sjóðnum skulu undirrita skuldabréf með sjálfskuldarábyrgð við lántöku en með því er vísað til þess að námsmaður taki ábyrgð á eigin láni í þágu námsmanna sem ekki uppfylla lánshæfisskilyrði er hins vegar lagt til að viðhaldið verði þeim möguleika að láta ábyrgðarmann ábyrgjast endurgreiðslur námsláns leggja fram bankatryggingu eða veðtryggingu í fasteign þannig að þeim möguleikum er haldið opnum sé þannig ástatt fyrir um lántaka í ákvæði til bráðabirgða er tekið fram að ákvæði frumvarpsins taki ekki til þeirra sem fengið hafa lánsloforð fyrir gildistöku laganna um réttarstöðu þeirra fer á inn bóginn eftir gildandi lögum og reglugerð um lánasjóðinn við frágang skuldabréfa hefur verið fylgt þeirri framkvæmd að í upphafi náms eða þegar tilkynnt er um lánsrétt er útbúið skuldabréf með tilgreindum ábyrgðarmanni skuldabréfið er opið í þeim skilningi að þegar námi lýkur eru greiðslur til námsmanns færðar inn á skuldabréfið og þá gengið endanlega frá útgáfu þess í fyrstu málsgrein er við það miðað að þeim sem hafi opin skuldabréf við gildistöku laganna eða rétt um þrettán þúsund nemendur verði tilkynnt bréflega um breytinguna og um leið verði útbúið nýtt opið skuldabréf án ábyrgðarmanns vegna þess náms sem ólokið er lánafyrirgreiðslur sem hafa þegar verið veittar verða því færðar til skuldar samkvæmt eldra fyrirkomulagi en innheimta þess hefst ekki fyrr en tveimur árum eftir að námi er lokið í samræmi við úthlutunarreglur lánasjóðsins með þessu fyrirkomulagi er leitast við að tryggja sem best samræmi milli einstakra lántakenda við undirbúning frumvarpsins var það skoðað hvort veita ætti stjórn lánasjóðsins heimild til að aflétta ábyrgð ábyrgðarmanns á þegar veittu námsláni án þess að gerð verði krafa um að námsmaður setji aðra tryggingu í hennar stað að baki slíkri tillögu hafa verið upplýsingar um tilvik þar sem ábyrgð er upphaflega veitt við aðrar aðstæður í sambandi á milli lántaka og ábyrgðarmanns en eru síðar þegar reyna kann á ábyrgðina þetta svona þýðir á mannamáli að aðstæður fólks á milli geta auðvitað breyst frá því að ábyrgð er veitt og stundum hugsar fólk kannski ekki mikið um það þegar það skrifar upp á ábyrgð en er svo illa tekið jafnvel mörgum árum síðar þegar reynir á ábyrgðina við nánari skoðun þykir sú leið ekki fær að taka upp almenna heimild fyrir stjórn lánasjóðsins að fella niður ábyrgð á útistandandi námslánum án þess að önnur trygging komi á móti ræður þar mestu að með því kynni að draga verulega úr innheimtuhlutfalli námslána og þar með yrði gengið nærri fjármögnun lín enda lætur nærri að innheimta námslána standi undir um það bil helmingi af árlegum útgjöldum sjóðsins í þess stað er hér lagt til í annarri málsgrein ákvæðis til bráðabirgða að ábyrgðarmann njóti sambærilegrar réttarverndar og veitt hefur verið í lögum um ábyrgðarmenn ákvæði þeirra laga gilda ekki afturvirkt um þegar veittar sjálfskuldarábyrgðir ábyrgðarmanna á námslánum með annarri málsgrein bráðabirgðaákvæðisins frumvarpsins yrði lín hins vegar bundinn af reglum þriðja kafla laga um ábyrgðarmenn af því leiðir meðal annars að tilkynna ber ábyrgðarmanni um vanskil lántaka jafnskjótt og kostur er þá verður ekki unnt að gera aðför í fasteign ábyrgðarmanna til innheimtu sjálfskuldarábyrgðar á námsláni og slík krafa getur ekki orðið grundvöllur kröfu um gjaldþrotaskipti á búi ábyrgðarmanns segja má að með slíku fyrirkomulagi sé fólgin ákveðin vernd fyrir ábyrgðarmenn hugsunin á bak við þetta frumvarp er þannig í raun og veru að hefja nýtt fyrirkomulag og byrja upp á nýtt í raun og veru eða breyta fyrirkomulaginu án þess að það sé hugsað afturvirkt heldur framvirkt eingöngu með þessu færist lánasjóðurinn meira í átt til þess sem tíðkast á norðurlöndum þar sem ekki er krafist ábyrgðarmanna á námslán heldur eru námsmenn ábyrgir eigin námslána hugsanlegt er að þetta kunni að hafa útgjaldaaukningu í för með sér en það er þá ekki fyrr en í fyrsta lagi eftir tvö þúsund og tólf þegar reynir fyrst á endurgreiðslu samkvæmt hinu nýja kerfi en þó er sú útgjaldaaukning mjög óljós hvort af henni verður því samkvæmt svona mjög óformlegri reynslu af svona aðstæðum á norðurlöndum þá virðast heimtur þar af lánum góðar það er þó ekkert sem við getum endilega byggt á hér við núverandi aðstæður en ljóst er þó að ekkert slíkt ætti að hefjast fyrr en eftir einhver ár með þessu erum við líka um leið að tryggja jafnræði námsmanna gerum þeim ekki það að þurfa að leita sér ábyrgðarmanns nema þeir þegar falli þá ekki undir það að teljast lánshæfir ef menn teljast ekki lánshæfir þannig að ég lít svo á að þarna sé krafa námsmannahreyfinga um árabil uppfyllt og námsmenn í raun gerðir meira ábyrgir fyrir sínu láni og lántökum vegna þess en áður ég lít svo á að þessu frumvarpi sé ætlað að tryggja enn frekar það hlutverk

háttvirtrar menntamálanefndar að lokinni fyrstu umræðu og ég þykist vita að þar verði ýmislegt til umræðu svo sem til dæmis hugsanleg heimildarákvæði eða annað slíkt sem